Por lo tanto, son la columna vertebral de nuestra economía.

no parece la línea a seguir ante —digamos— un factor estratégico. Las pymes deben ser prioritarias en la política comunitaria y espero ver esa prioridad en la estrategia industrial europea que vamos a decidir en los próximos meses con objetivos concretos, mensurables y fundamentalmente ambiciosos para proveernos de las herramientas necesarias para atacar el Pacto Verde y para dar músculo ante la revolución digital. Y, por último,